Coraz większa popularność latania wynika w dużej mierze z możliwości prostego i szybkiego rezerwowania biletów. Istniejące otwarte globalne systemy dystrybucji pozwalają wybierać najlepsze oferty dzięki opcji porównywania cen za bilet na tej samej trasie u różnych przewoźników. Oznacza to ogromne korzyści, w tym przede wszystkim faktyczne oszczędności przy planowaniu podróży. Z punktu widzenia konsumenta wprowadzenie dodatkowych opłat za korzystanie z porównywarek cen czy usług agentów sprzedających bilety różnych linii oznacza dostęp do mniejszej oferty oraz wyższe ceny biletów. Można uznać, że taka opłata ma charakter dyskryminacyjny i niepokojąco brzmią zapowiedzi jej wprowadzenia przez kolejne linie lotnicze.

Cieszę się, że wreszcie Komisja zauważyła problem, chociaż skargi na to rozwiązanie pojawiły się już dwa lata temu, gdy Lufthansa wspomnianą opłatę wprowadziła.